Genau hier, in dieses Innovationspotenzial, sollte investiert werden.

Der Kommissar hat es richtig gesagt Da greift der Europäische Anpassungsfonds. Aber wir haben in Qimonda hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch eine wirklich ausgesuchte, spezifisch angepasste Qualifizierung neue Arbeitsplätze in neuen Zukunftsbranchen finden können.